virðulegi forseti á þingskjali tvö hundruð fjörutíu og fjögur ber ég fram tvær fyrirspurnir til hæstvirts heilbrigðisráðherra um markmið heilbrigðisáætlunar til ársins tvö þúsund og níu sem samþykkt var í þingsölum vorið tvö þúsund og eitt fyrri spurningin er eftirfarandi með leyfi forseta fyrsta hverjar eru helstu ástæður þess að mati ráðherra að áfengisneysla hefur vaxið verulega frá því sem hún var þegar heilbrigðisáætlun til ársins tvö

síðari spurningin er virðulegi forseti annars hverjar eru tillögur ráðherrans til að minnka áfengisneysluna og telur hann raunhæft að ná settu marki um fimm lítra árið tvö þúsund og tíu virðulegi forseti það þarf kannski ekki að fylgja þessari fyrirspurn frekar úr hlaði það hefur komið fram fyrr í þessari umræðu um fyrirspurnirnar tvær á undan það sem skiptir kannski máli að mínu mati að minnsta kosti að þróunin á síðustu árum hefur verið í þá veru að verðið á áfenginu hefur ekki fylgt